Soluționarea conflictului israelo palestinian se poate realiza numai prin negocieri directe și responsabile între cele două părți cu sprijinul comunității internaționale.

Ieșirea din impasul provocat de acțiunea unilaterală a Autorității Palestiniene la ONU trebuie să fie reluarea imediată a negocierilor directe între cele două părți sub supravegherea Quartetului. Cred că este momentul ca Autoritatea Palestiniană să dovedească că este dedicată soluției negocierilor directe și, la fel și în egală măsură, Israelul trebuie să fie dispus la compromisuri reale în cadrul acestor negocieri.